herra forseti þessi umræða hefur nú staðið í allan dag og auðvitað af ríku tilefni ég ætla ekki að endurtaka það sem aðrir ræðumenn hafa sagt hér í fjölmörgum ræðum í dag að ástandið er auðvitað grafalvarlegt og aðstæðurnar eru með þeim hætti að við þurfum að skoða marga hluti upp á nýtt aðstæðurnar eru grafalvarlegar eins og ég segi og ástæðurnar fyrir því eru margar ég held hins vegar að það sé ekki endilega uppbyggilegt fyrir okkur að ræða mikið um þessi mál í þáskildagatíð eða viðtengingarhætti eins og mér hefur þótt bera nokkuð við hér í þessari umræðu ég held að það sé mikilvægara fyrir okkur að hugsa hver eru þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir hvað þurfum við að gera og hvernig ætlum við að koma okkur út úr þeim vanda sem við blasir

veg fyrir eða að reyna að lágmarka þann skaða sem fjármálakreppan og bankahrunið hefur hér á landi reyna að tryggja eftir mætti að hér starfi áfram bankakerfi reyna nú með nýjum aðgerðum meðal annars með samkomulagi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn að koma hér gjaldeyrismarkaði aftur af stað og þetta eru aðgerðir sem auðvitað er hægt að lýsa sem fyrstu skrefum í framhaldinu þegar við erum komin má segja í gegnum hinn erfiðasta hjalla þá er sem sagt annað sem við blasir annars vegar er það það að við þurfum auðvitað að vega og meta hvað fór úrskeiðis við þurfum auðvitað að fara yfir bæði það hvað gerðist á hinum alþjóðlegu fjármálamörkuðum sem hafði þessi miklu áhrif á okkur og hafa áhrif auðvitað út um allan hinn vestræna heim og víðar menn hafa lýst þessu þannig að hér sé um að ræða verstu fjármálakreppu í hundrað ár og þó ekki sjái fyrir endann á þessu þá hugsa ég að það sé hægt að leggja eitthvað slíkt mat á stöðuna en við þurfum líka auðvitað að meta það og skoða hvaða þættir það voru sem gerðu það að verkum að við íslendingar vorum jafn berskjaldaðir fyrir áhrifum þessarar alþjóðlegu fjármálakreppu eins og raun ber vitni við getum ekki horft fram hjá því þó að orsakir þeirra atburða sem átt hafa sér stað á undanförnum vikum séu að miklu leyti áhrif hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu þá þurfum við auðvitað líka að horfast í augu við það að innlendir þættir valda því að við erum ef til vill viðkvæmari heldur en aðrir þetta þarf að meta þetta þarf að fara yfir en síðasta og kannski mikilvægasta verkefnið er auðvitað að reyna að horfa til framtíðar og reyna að meta það hvernig við ætlum að byggja hér upp samfélag til framtíðar sem getur boðið landsmönnum upp á þau lífskjör sem við viljum búa við lífskjör sem eru sambærileg við það sem gerist í löndunum í kringum okkur lífskjör sem gera það eftirsóknarvert að búa hér á landi við sem stjórnmálamenn við hljótum að móta okkar framtíðarstefnu út frá því hvernig hún fellur að þessum markmiðum þessum markmiðum um það að ísland

öðrum vestrænum ríkjum bjóði upp á sambærileg lífskjör bæði hvað varðar efnisleg gæði og eins varðandi aðstæður að öðru leyti ég held að það sé alveg ljóst að við þurfum að endurmeta marga þætti þegar kemur að þeirri stefnumótun við þurfum að skoða huga okkar við þurfum að skoða hvað við höfum verið að geta hvað betur má fara og leita leiða til þess að finna lausnir í því sambandi ég tek eftir því í þessari umræðu bæði hér í dag og raunar í fjölmiðlum að margir vilja líta til evrópusambandsins og evruaðildar sem einhvers konar töfralausnar í þessu sambandi flestir viðurkenna auðvitað eins og eðlilegt er að aðild að evrópusambandinu og upptaka evrunnar felur ekki í sér lausn á þeim bráðavanda sem við eigum nú við að stríða en samt er mjög stutt í það að harðir áhugamenn um evrópusambandið fari að tala um evrópusambandsaðildina og evruupptöku í samhengi við

og ég held að það sjónarmið byggi meira á óskhyggju en raunhæfum kostum ég held að hvernig sem við skoðum þessi mál þá er það svo að til þess að ná okkur upp úr þeim vanda sem við eigum í þá þurfum við að taka sjálf á okkar málum við getum ekki leitað til evrópusambandsins eða myntbandalags evrópu og sagt þar er lausnin við þurfum sjálf að taka til hjá okkur og koma á þeim stöðugleika sem nauðsynlegur er til þess að hér geti þrifist öflugt ekki eitthvað sem menn panta og fá í hraðpósti það er auðvitað þannig að evrópusambandsaðild gerist ekki á einni nóttu sama þó menn vilji ákafir komast þar inn þá þarf að uppfylla ákveðin skilyrði það þarf að gera samkomulag við evrópusambandið það þarf að fara í gegnum ákveðið ferli þar innan dyra og hér á landi þurfa menn auðvitað líka að hugsa til þess að evrópusambandsaðild er ekki möguleg nema að við förum í gegnum ákveðnar breytingar á okkar stjórnarskrá og öðrum slíkum þáttum þannig að það er sama hversu ákaft menn vilja komast inn það gerist ekki einn tveir og þrír sama á ekki síður við um evruna því evruaðild byggir auðvitað á mjög ströngum skilyrðum skilyrðum um að stöðugleika í efnahagsmálum sé náð áður en farið er inn en ekki eftir að inn er komið þessi skilyrði lúta auðvitað að ríkisfjármálum með kröfum um fjárlagahalla hann má ekki fara yfir tiltekin mörk að skuldastaða hins opinbera sé eða yfir tilteknum mörkum en það byggir líka á atriðum sem varða peningamálastjórn eins og um vexti sem mega ekki vera yfir ákveðnu meðaltali þeirra landa sem búa við lægsta verðbólgu verðbólgan sjálf má ekki vera nema eins og hálft prósent yfir þeirri viðmiðun sem er yfir meðaltali þeirra þriggja landa sem búa við minnsta verðbólgu innan evrusvæðisins og eins er gerð krafa um að gengissveiflur hafi ekki verið nema innan tiltekinna marka í aðdraganda inngöngu þannig að það er auðvitað ljóst hvernig sem menn líta á þetta að stöðugleikanum verða menn að ná hvort sem þeim líkar betur eða ver og stöðugleikinn þarf að koma á undan evruaðild en ekki dugar að bíða þangað til að evruaðildin er orðin að veruleika það er auðvitað á það að líta að við íslendingar erum harla langt frá því að uppfylla þessi skilyrði maastricht samkomulagsins eins og staðan er í dag og þær hremmingar sem hafa gengið yfir okkur síðustu vikurnar hafa gert það að verkum að við erum enn lengra frá því að ná maastricht skilyrðunum en áður ég held hins vegar fyrst ég ræði hér um maastricht skilyrðin að það sé full ástæða fyrir bæði stuðningsmenn og andstæðinga evrópusambandsins og upptöku evrunnar að skoða maastricht skilyrðin og jafnvel sameinast um að gera þau að markmiðum sem við viljum stefna að ég held að bæði þeir sem telja að hagsmunum íslands sé betur borgið utan evrópusambandsins og myntsamstarfsins og þeir sem berjast fyrir því þeir ættu að geta sameinast um þetta að þeir ættu að geta sameinast um það á tilteknum tíma náum við að uppfylla maastricht skilyrðin en auðvitað verðum við að hafa í huga að það krefst

ég held með öðrum orðum að það væri nær frekar heldur en ætla að útkljá í dag

skilyrðum eins og forsætisráðherra reyndar benti nú á í viðtali nú í vikunni við eigum að sameinast um það báðir hópar bæði þau meginsjónarmið þeir meginhópar sem takast á í evrópumálunum ættu að geta sameinast um þetta og harðir evrópusinnar ættu að átta sig á því að ef við erum ekki fær um að sameinast um leiðina